Pane předsedající, i já se chci připojit k těm, kdo dnes vystupují na obranu těch, kterým říkáme vězňové svědomí. Každý, kdo je nespravedlivě pronásledován za své názory, by měl dostat naši ochranu. Obávám se ale, že náš výběr projednávaných témat rozhodně neodpovídá ani nedostatku času Parlamentu, ani hloubce společenské nebezpečnosti porušování některých práv. Jistě můžeme přijímat usnesení na obranu člověka jakékoliv národnosti, ale neměli bychom přitom svým výběrem podněcovat etnické a mezistátní spory, které mohou vyústit v mnohem závažnější porušení.

Obávám se však, že většina našich voličů se bude mnohem více zajímat o práva jiného disidenta Juliana Assange, jednoho ze zakladatelů serveru WikiLeaks. Vám se nezdá jako velmi nebezpečný precedens, že ten, kdo před veřejností poodhalí špinavá tajemství politiky, může být kriminalizován?